Oslavovanie demokratického systému a jeho kontrolných mechanizmov je jednou z hlavných príčin zlej situácie s ochranou ľudských práv vo Venezuele. Bez náležitej kontroly štát podkopáva právo na slobodu prejavu, združovania a práva ochrancov ľudských práv slobodne poukazovať na ich porušovanie a pomáha beztrestnosti tých, ktorí porušujú tieto základné ľudské práva. Jednoducho vo Venezuele nefungujú kontrolné mechanizmy, ktoré by tomuto zabránili. Aj pokusy o vystúpenie z Medziamerickej komisie pre ľudské práva sú podľa mňa zlým signálom.

Je chcem povedať, že rovnako je mojím právom poslanca Európskeho parlamentu, ktorý považuje situáciu s ochranou ľudských práv vo Venezuele za veľmi špatnú, takisto chcieť vyjadriť znepokojenie nad týmto krokom tohto nezávislého štátu, ktorý situáciu s ľudskými právami ešte viac zhorší.